Ik hoor u te weinig over hernieuwbaar, terwijl dat toch zoals vele collega's al aanduidden dé successtory is, meer dan schaliegas, want dat is eerlijk gezegd niet ónze successtory.

De Europese Commissie, u, heeft tot nu toe weinig initiatieven genomen om dit te bevorderen. Wanneer gaat u dat doen?